Ja, najlepša hvala za besedo. Spoštovani predlagatelji! Polni ste besed o domoljubju, o domovini in ob vsaki priložnosti si enostavno jemljete ekskluzivno pravico varuha vseh simbolov te naše samostojne države. Pa vendar naj vas na tem mestu razsvetlim, da eden izmed delov spoštovanja države je tudi spoštovanje inštituta predsednika, vlade. In v demokraciji je naloga opozicije, zame osebno res izjemnega izjemnega pomena in kljub temu, da prenekateri izkušeni politiki radi povejo, da je opozicija sovražnik, zame temu ni tako. Jaz si še kako želim imeti dobro opozicijo, močno opozicijo in opozicijo, ki svojo nalogo opravlja dovolj verodostojno, na žalost pa smo ravno danes priča popolnoma nasprotnemu. Nekako težko verjamem v resnost, vaše namere ustavne obtožbe predsednika vlade. V prid temu mojemu dvomu govori kar nekaj danes že slišanih argumentov, ki tudi pravno stojijo. Ustavna obtožba je zelo resen pravni inštrument, s katerim se očita protipravno ravnanje, kršitev ustave ali zakona pri opravljanju svojega dela oziroma funkcije. Uporabi se ga v primerih očitne zlorabe. Moj namen danes ni, da vas podučujem o ustavi ali o inštrumentu ustavne obtožbe, pa vendar bi se morala odgovorna politika strinjati vsaj glede tega, da je ustavna obtožba izjemno resen inštrument, in da nikakor ne smemo dopuščati in dopustiti, da jo zlorabljamo takrat, ko bi se morda komu politično zdelo, da se z nečim ne strinja, ali pa, ko si nekdo želi zagotoviti nekaj ur medijskega pompa in to danes vi počnete. In drugič. Pred vložitvijo vsake take, ustavne obtožbe je potrebno jasno vedeti in argumentirati, katere so bile kršitve, ki so bile storjene, in imeti tehtno argumentacijo za izvedbo take obtožbe. Da ne naštevam, bi za resnost tovrstne obtožbe veljalo tudi prešteti glasove in še marsikaj drugega, v nasprotnem pa me resno žalosti, da spodkopavate veljavnost ustavne obtožbe. Se sploh zavedate, da s takim dejanjem dajete manjšo veljavo pomembnosti ustavne obtožbe in da jo resnično spodkopavate do najnižje stopnje? Ravno to pa je tista slabost, ki jo jaz vidim za prihodnost. Pa dobro, na tem mestu je premalo časa, da bi se spuščala v vse te misli, ki me prevevajo skozi današnjo razpravo, bi pa resnično rada poudarila nekaj, kar vse prepogosto pozabljamo. In sicer: vsaka stvar se začne in konča pri človeku. Politika je v tem pogledu še kako specifična. Velika povezanost med tem, kdo stoji za svojimi besedami, ter kdo nekaj reče in potem v naslednjem trenutku svojo obljubo in dano besedo z lahkoto prelomi. V vseh letih drugačnega političnega valovanja, tudi v tem parlamentu, za kar ste odgovorni tudi vi samooklicani varuhi naše ustave, je težko verjeti, da je naša dežela končno dobila predsednika vlade, ki za svojimi besedami stoji. In v času delovanja v teh kratkih stotih dneh, do trenutka, ko ste vi vložili to ustavno obtožbo, si je res prislužil marsikatero, poimenovanje in dokazal je, da se ga lahko drži le ena beseda in to je, da je človek izrečene besede, ki se na koncu rezultira v dejanjih. In spoštovani predsednik vlade je jasno povedal, da bo sodbe ustavnih sodišč spoštoval, tudi to sodbo. In tukaj je pri trenutnem predsedniku vlade pika in popolnoma nič drugega in verjemite, sledijo dejanja. Predvsem je pomembno, da ljudi ne sklepate po sebi. Če kaj, smo v Listi Marjana Šarca precej drugačni, samosvoji in mogoče v marsičem odstopamo od standardov politike. Spoštovani predlagatelji ustavne obtožbe! Naj vam preberem samo eno misel. Verjamem, da boste vedeli, kateri moder človek jo je izrekel: "Dostojanstvo in veličina človeka je v tem, da s svojim razumom spozna različne možnosti, jih presodi in se svobodno odloči za to, kar se mu zdi prav." Hvala.